In de eerste plaats een simpele vaststelling die belangrijk is. Wat wij hier zo gemakkelijk universele mensenrechten noemen, zijn eigenlijk geen universele mensenrechten, maar zaken, verwezenlijkingen, die in de eerste plaats en zelfs bijna exclusief verwezenlijkingen zijn van wat ik de westerse beschaving zou willen noemen.

Communisme, post communisme en de opmars van het onverdraagzame islamisme zijn op dit ogenblik de voornaamste ideologieën die tot systematische schending van de mensenrechten leiden.